forseti ég mæli nú fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um þjóðfána íslendinga og ríkisskjaldarmerkið númer þrjátíu og fjögur nítján hundruð fjörutíu og fjögur með síðari breytingum fánatími ég les nú upp fyrstu grein sjöundu greinar laganna orðast svo með reglugerð skal kveða á um fánadaga fána skal ekki draga á stöng fyrr en klukkan sjö að morgni og skal hann ekki vera uppi lengur en til sólarlags og aldrei lengur en til miðnættis ef flaggað er við útisamkomu opinbera athöfn jarðarför eða minningarathöfn má fáni vera uppi lengur en til sólarlags eða svo lengi sem athöfn varir en þó aldrei lengur en til miðnættis þrátt fyrir ákvæði annarrar og þriðju málsgrein má fáni vera uppi allan sólarhringinn frá fimmtánda maí til fimmtánda ágúst ár hvert eða á öðrum tímum ef hann er flóðlýstur þetta er sem sagt meginbreytingin á gildandi lögum nú er fáni flóðlýstur og skal þá gætt að áhrifum lýsingarinnar á nánasta umhverfi í frumvarpinu er ákvæði til bráðabirgða íslandi hafa ávallt staðið vörð um íslenska fánann frá upphafi hefur meðferð fánans verið dagskrárefni í verkefnagrunni skáta þar hefur verið lögð áhersla á meðferð og virðingu skátanna fyrir íslenska fánanum þá er heiðursvörður skáta með íslenska fánann orðin ein af hefðunum í samfélagi okkar við hátíðahöld til dæmis á sautjánda júní og á sumardaginn fyrsta almenningur tengir skátana gjarnan við íslenska fánann og algengt að haft sé samband við skrifstofu bandalags íslenskra skáta og leitað upplýsinga um meðferð hans þess má einnig geta að skátahreyfingin hefur verið með fánaverkefni í gangi nokkrum sinnum sem ber heitið íslenska fánann í öndvegi þá létu skátar framleiða myndband um sögu og meðferð íslenska fánans og gáfu öllum grunnskólabörnum fánaveifu og fánabækling sem fræðir börn og fjölskyldur þeirra um sögu fánans og fánareglur þetta verkefni hlaut frábærar viðtökur enda hefur fólk almennt áhuga á fána og skoðanir íþrótta og ólympíusamband íslands sendi einnig inn umsögn þann annan nóvember tvö þúsund og tíu vegna tillögu til þingsályktunar um rýmri fánatíma

íþrótta og ólympíusamband ísland hefur kynnt sér ofangreinda tillögu og fagnar því að reglugerð við notkun fánans sé endurskoðuð í því skyni að rýmka fánatíma íþrótta og ólympíusamband íslands gerir ekki efnislegar athugasemdir við tillöguna en leggur á það áherslu að þess verði gætt að fyllsta virðing verði borin fyrir þjóðfána þó er bent á að sú breyting að flagga megi allan sólarhringinn yfir sumartímann getur haft áhrif á endingartíma fánanna og því vert að hafa í huga að setja inn ákvæði um útlit og ástand fána sem notaðir eru til flöggunar flestir sem skiluðu umsögn fögnuðu tillögunni og komu fram athyglisverðar athugasemdir eins og heyra má svo sem að ganga mætti enn lengra að afla þyrfti frekari upplýsinga um óskir almennings hvað varðar notkun fánans og að ef til vill þyrfti að setja reglur um ástand og útlit fána þar sem gera mætti ráð fyrir því að fánar slitni meira með aukinni notkun á hundrað fertugasta og hundrað fertugasta og fyrsta löggjafarþingi voru enn lagðar fram tillögur til þingsályktunar sama efnis og á hundrað fertugasta og fyrsta löggjafarþingi var lagt fram frumvarp til laga um breytingu á lögunum sem laut að því annars vegar að rýmka fánatímann og hins vegar að auka notkun fánans við markaðssetningu íslenskra vara við yfirlestur umsagna sem hafa borist þinginu um þingmál sem varða breytingar á þeim reglum sem gilda um notkun íslenska fánans má lesa vilja til þess að reglur verði rýmkaðar en einnig að fánanum verði sýnd virðing þessum athugasemdum hefur verið mætt að mínu mati með fyrirliggjandi frumvarpi hvað varðar ástand fána sem dreginn er að húni má nefna að samkvæmt tíundu grein laga um þjóðfána íslendinga og ríkisskjaldarmerkið hefur lögreglan eftirlit með því að hvorki sé notaður þjóðfáni sem er ekki í samræmi við lögin það er þau sýnishorn sem nefnd eru í níundu grein laganna né fáni sem er svo upplitaður eða slitinn að sé verulega frábrugðinn réttum fána um lit og stærðarhlutföll reita lögreglan hefur samkvæmt þessu ákvæði heimild til að gera fána í slíku ástandi upptæka ef þeir eru notaðir á stöng eða sýndir úti eða inni þar sem almenningur gæti séð til líkt og framar er getið er lagt til í frumvarpinu að heimilt verði að hafa fánann uppi allan sólarhringinn ef hann er flóðlýstur þetta er nýjung í frumvarpinu hafa ber í huga að umrædd lýsing raski ekki um of nánasta umhverfi til hliðsjónar eru ákvæði byggingarreglugerðar númer hundrað og tólf tvö þúsund og tólf sem á við um mannvirki og þætti þeirra samanber eitt eitt tvö grein hennar ljósmengun er skilgreind í reglugerðinni sem þau áhrif á umhverfi sem verða af mikilli og óhóflegri lýsingu í næturmyrkri jafnframt er í reglugerðinni kveðið á um að lýsing á lóðum skuli vera þannig að hún valdi hvorki óþarfa ljósmengun nágrönnum óþægindum né trufli umferð utan lóðar þá er í grein tíu fjögur tvö í þessari byggingarreglugerð mælt fyrir um að við hönnun á útilýsingu skuli þess gætt að ekki verði um óþarfa ljósmengun að ræða frá flóðlýsingu mannvirkja og enn fremur að tryggja skuli að útilýsingu sé beint að viðeigandi svæði og notaðir séu skermaðir lampar sem varpa ljósi niður og valdi síður glýju og næturbjarma svo virðist sem íslenskar reglur um notkun fánans séu rýmri en annars staðar á norðurlöndunum í noregi má draga fánann að húni klukkan átta frá mars til október en klukkan níu frá nóvember til febrúar þá skal taka fánann niður við sólsetur en ekki seinna en klukkan tuttugu og eitt ef sólin sest síðar en þá í danmörku skal ekki draga fánann að húni fyrir klukkan átta og hann skal taka niður við sólsetur þá má hafa fánann dreginn að húni eftir sólsetur ef hann er upplýstur en tekið er fram í handbók um danska fánann að venjuleg götulýsing nægi til dæmis ekki og meira var ekki að finna í dönskum lögum um þjóðfána danmerkur í svíþjóð gildir svipuð regla og í noregi það er að frá mars til október má flagga klukkan átta og frá nóvember til febrúar klukkan níu og skal taka fánann niður í síðasta lagi klukkan tuttugu og eitt en hann má vera lengur uppi við ef hann er upplýstur í bandaríkjunum er meginreglan sú að fáninn sé við hún frá sólarupprás til sólarlags en við sérstök tilefni má hafa hann uppi allan sólarhringinn svo fremi að hann sé upplýstur svipað á við í bretlandi þar sem fáninn má vera uppi frá sólarupprás til sólarlags en hann má einnig vera uppi eftir myrkur ef hann er upplýstur þarna er getið fram að mörg nágrannalönd okkar hafa þetta í sínum lögum um sinn fána það er að ef hann er upplýstur má hann vera uppi eftir sólarlag þjóðfáni okkar íslendinga er okkur dýrmætur hann táknar ekki bara land elda ísa og himinbláma hann er líka táknrænn fyrir sjálfstæðisbaráttu þjóðarinnar hann táknar það sem við erum kemur við innsta kjarna þjóðarsálarinnar þess vegna vil ég sjá fánann okkar víðar og blakta oftar við hún það er ástæðulaust að mínu mati að taka hann niður þegar sólar nýtur allan sólarhringinn en að sama skapi verður að sjálfsögðu ávallt að gæta þess að sýna fánanum fyllstu virðingu ég trúi því að með því að leyfa fánanum að vera uppi ef hann er flóðlýstur allan sólarhringinn aukist notkun á honum og hann sjáist alla jafna víðar en hann gerir nú ég sé fyrir mér að opinberar stofnanir og jafnvel hótel gætu nýtt sér vel þessa breytingu á lögunum og notað fánann meira en gert er í dag mig langar að nefna áður en ég lýk máli mínu að íslenski fáninn sem hér er fyrir aftan mig í þingsal hefur alls ekki alltaf hangið þar

í dag þykir öllum það sjálfsagt og hann er mikilvægur partur af ásýnd þingsins fáninn okkar er fallegur og það er ósk mín að hann verði víðar ómissandi partur af umhverfinu fáist þessi lög samþykkt ég þakka fyrir gott hljóð og vona að þetta frumvarp fái góða umfjöllun í þinginu